assassinée parce qu'elle avait réalisé un travail d'investigation remarquable et d'intérêt public assassinée parce qu'elle avait osé faire tout simplement son travail de journaliste. Les pressions, les intimidations dont sont victimes les journalistes qui s'attaquent aux puissants sont un enjeu démocratique majeur et la tendance actuelle s'aggrave et n'est pas rassurante, y compris en France, où des journalistes couvrant des manifestations ont été victimes de violences policières et où des médias enquêtant sur les ventes d'armes françaises au Yémen ont été convoqués par les services de renseignement. Comment alors tolérer de telles pressions, une telle restriction de la liberté de la presse? Les ONG et les citoyens qui lancent l'alerte ont besoin d'une presse indépendante, qui ne soit pas aux mains d'un certain nombre très limité d'acteurs et qui soit en capacité d'informer le grand public. Je l'ai vu dans le passé dans mon travail à Oxfam pour lutter contre l'évasion fiscale, les journalistes sont souvent le dernier rempart face à l'impunité totale. Pour finir, je voulais citer Beaumarchais sans la liberté de blâmer, il n'est pas d'éloge flatteur.